virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins íslands

meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn margrét frímannsdóttir pétur h blöndal og gunnar örlygsson í fyrstu grein frumvarpsins segir svo með leyfi forseta síðari málsliður fimmtugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar orðast svo sé þingmaður skipaður ráðherra skal hann víkja úr þingsæti á meðan hann gegnir ráðherradómi og tekur varamaður hans sætið á meðan frumvarp sama eðlis flutti sú er hér stendur á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi síðasta löggjafarþingi í dag má segja að við búum við svokallað ráðherraræði það er að ráðherrarnir hafa meiri völd en eðlilegt getur talist sérstaklega hér á löggjafarsamkomunni íslenskt réttarríki byggist á hugmyndum franskra umbótasinna á átjándu öld um greiningu ríkisvaldsins í þrjá þætti löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald samanber aðra grein stjórnarskrárinnar þessi þríþætta skipting valds er mörgum kunn af því að hún er kennd í skólum landsins hugsunin með slíkri skiptingu var að hver valdhafi um sig takmarkaði vald hinna en hver hluti ríkisvaldsins fyrir sig átti þó að vera sem sjálfstæðastur þó að stjórnarskrá okkar byggist á þessum hugmyndum gerir hún samt ráð fyrir að ráðherrar geti jafnframt verið alþingismenn þannig að þeir séu á sama tíma

fulltrúar löggjafarvaldsins þannig að þeir sitja má segja beggja vegna borðsins það er því mín skoðun virðulegi forseti að hér sé ekki um að ræða aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvalds eins og

er í annarri grein stjórnarskrárinnar í nágrannalöndum okkar er þessum málum ekki háttað eins og hér á íslandi í mörgum tilvikum

þar er skýr aðskilnaður á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds þetta kemur skýrt fram bæði í níundu grein sænsku stjórnarskrárinnar og sjötugasta og fjórðu grein norsku stjórnarskrárinnar sumir hafa haldið því fram í sambandi við umræðuna um að ráðherrar eigi ekki að gegna þingmennsku á sama tíma að embættismannakerfið eða flokkarnir fái meiri völd ef þessi aðskilnaður verður virðulegur forseti það er fátt sem bendir til þess í svíþjóð þar sem þessi regla hefur verið viðhöfð í áratugi hefur til dæmis þróunin ekki verið sú að fleiri ráðherrar hafi komið utan frá flokkakerfinu það er úr embættismannakerfinu og það hefur heldur ekki styrkt völd flokkanna í að hafa aðskilnað á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds það má einmitt segja að vegna þess hve ráðherraræðið er sterkt á íslandi stjórna forsvarsmenn flokkanna sem yfirleitt eru ráðherrarnir óeðlilega miklu í þingflokkum sínum ég hef stundum tekið

þingflokki eru ráðherrar eru þá búnir að samþykkja eitthvert frumvarp í ríkisstjórn taka það síðan inn í sína þingflokka og eru þar að greiða atkvæði ef það kemur til þess um sömu mál og þá er auðvitað mjög sterk tilhneiging hjá þeim að reyna að koma málunum meira og minna óbreyttum í gegnum sína þingflokka

við vorum með helming ráðherra í þingflokki á sama tíma og það eru líka dæmi frá stjórn alþýðuflokksins og sjálfstæðisflokksins þá hafði alþýðuflokkurinn tíu þingmenn og af þeim tíu þingmönnum voru fimm ráðherrar sagt er að stærsti hluti hinnar eiginlegu vinnu í þinginu fari fram í þingnefndum og það er rétt þar er mikil vinna og það hefur skapast sú hefð að ráðherrar eigi ekki sæti í nefndum þingsins þetta þýðir að sjötti hluti þingheims það er ráðherrarnir er ekki nema að mjög litlu leyti virkur í þingstarfinu þetta eru einnig rök fyrir því að stíga þetta skref sem frumvarpið gerir ráð fyrir eins og staðan er í dag getur líka komið upp erfið staða fyrir þingmenn sem eru í ráðherrastól ef þeir fara út úr þeim stóli því að þá er ekki þannig að þingmaður ef við gerum ekki þessa breytingu þá mundi hann detta út þetta eru því líka rök sem má benda á

nokkrir flokkar hafa ályktað um það að ráðherrar eigi ekki að vera þingmenn á sama tíma þar hefur framsóknarflokkurinn ályktað nokkrum sinnum og er með mjög skýra stefnu og hún var samþykkt á okkar síðasta flokksþingi núna í febrúar tvö þúsund og fimm ég vil líka benda á að samfylkingin hefur skýra stefnu að þessu leyti líka samfylkingin hefur ályktað um að þingmenn eigi ekki að gegna ráðherradómi á sama tíma þannig að það má segja að það séu núverandi flokkar í hinu íslenska stjórnkerfi eða pólitíska umhverfi sem styðja þessa leið ég vil vekja sérstaka athyli á því að um þessar mundir er nefnd að störfum undir forustu jóns kristjánssonar heilbrigðisráðherra sem er að endurskoða stjórnarskrána

og mér finnst miðað við það sem maður heyrir að það sé nú ekki samstaða um allar breytingar sem þar eru til umræðu en ég vil vekja athygli á því virðulegi forseti að þessi breyting að ráðherra víki af þingi meðan þeir gegna ráðherradómi að það eru tveir flokkar sem styðja það og hafa gert um tíma

eðlilegt að þetta mál verði tekið þar föstum tökum og vonandi yrði það samþykkt í þessari nefnd þannig að það eru líkur á því að það komi svo til afgreiðslu hér á hinu háa alþingi þegar niðurstaða nefndarinnar lítur dagsins ljós en ég átta mig á því að það eru ekki allir stjórnmálaflokkar sammála þegar leið en bið þá að hafa í huga að við eigum að hafa hér aðgreiningu valds í löggjafar dómsvald og framkvæmdarvald og eins og staðan er nú tel ég að við getum alls ekki sagt að um meðan